Przeczytam uzasadnienie Proponowana zmiana zapewni prawną ochronę dzieci i młodzieży przez deprawacją seksualną i demoralizacją, która rozwija się w niebezpiecznym tempie i dotyka tysiące najmłodszych Polaków za pośrednictwem tzw.